Am votat în favoarea raportului, deoarece sprijin măsurile propuse în vederea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Din 2006, România pierde în fiecare zi 45 de milioane de euro, adică un total de 100 de miliarde de euro până în

Consider că lupta împotriva evaziunii trebuie să devină o prioritate națională. Fie că vorbim despre evaziune la comerțul cu produse vegetale sau la cel cu alcool și țigări, toleranța trebuie să fie zero.